Señor Presidente, tenemos ante nosotros un informe del señor Gerbrandy a quien tengo que felicitar que, junto con la hoja de ruta, quizás sean los dos mejores ejemplos que indican el camino que tenemos que seguir y que deseamos seguir desde este Parlamento y también, al parecer, desde la Comisión. Pero ese camino se llena de obstáculos a veces llamados crisis, a veces llamados austeridad, otras veces llamados incluso subsidiariedad que también se utiliza como obstáculo y a veces llamados fiscalidad imposible. Y hemos de decir las cosas claras con este informe estamos diciendo que ¡basta ya!, que hay que aprender de los errores, que basta ya de obstáculos y que no hay mejor manera de conseguir lo que queremos, un desarrollo sostenible, que ser más eficaces, utilizar mejor los recursos y no expoliarlos de la manera en que se están expoliando hasta ahora. Por eso le pedimos a la Presidencia y al señor Comisario que, si realmente es verdad que queremos una Unión Europea con un desarrollo sostenible, se apliquen las recetas que aquí se plantean que se establezcan medidas correctoras para evitar que los efectos de la escasez lleguen a subidas de precios y a crisis alimentarias que paguen siempre los mismos, los más desfavorecidos que se planteen tipos de IVA reducidos para los materiales secundarios, porque toda ayuda es poca para acercarnos al cien por cien de reciclaje

En suma, pedimos proactividad, pedimos compromiso y pedimos exigencia.